Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je crois qu'on a un beau symbole encore aujourd'hui, parce que la troïka, c'est comme les mousquetaires ils ne sont pas trois, ils sont quatre. En fait, c'est l'Eurogroupe qui est censé prendre toutes les décisions et on voit comme le banc de l'Eurogroupe et du Conseil est nourri.

D'ailleurs, certains collègues ont bien montré que la démocratie, c'est aussi le droit de se défouler. Ils ont même oublié, pour certains, que leur parti était au pouvoir dans les pays qui ont créé la dette. Mais cela, c'est une autre question. Ce qu'on voit en ce moment dans le débat public en Europe, c'est la recherche de boucs émissaires. Au lieu de chercher les causes profondes de la crise, on dit que c'est le pompier qui est en cause dans l'incendie.

Il est surtout nécessaire que nous essayons, ensemble, de regarder l'avenir.

Pour l'avenir, je dirai pour ma part que ce dont nous avons le plus besoin, ce sont de politiques structurelles, ce sont de politiques qui changent la manière dont nos économies fonctionnent, en accompagnant les citoyens, en laissant le moins de gens possible sur le bord de la route, mais sans cacher les difficultés en raison des situations créées par les gouvernements antérieurement.